Szanowny Parlamencie Europejski!

Oczywiście dobrze, że zajmujemy się tą sprawą. Trzeba ścigać sprawców, trzeba zapobiegać temu, aby lekarze, sprzeniewierzając się przysiędze Hipokratesa, uczestniczyli w tym procederze. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z głębszych przyczyn tego strasznego procederu, a są nim wojna, niepokoje zwłaszcza w Afryce, bo właśnie stamtąd jest ten największy strumień uchodźców oraz bieda. Tak więc będziemy w stanie zaradzić temu strasznemu procederowi zarówno wtedy, kiedy będziemy zwalczać jego konkretne przejawy, będziemy karać, będziemy starać się dojść do tego, kto w tym uczestniczy, a kto przede wszystkim czerpie z tego zyski, ale również wtedy pomożemy w zwalczeniu tego strasznego procederu, jeżeli przyczynimy się do wzrostu zamożności, a przede wszystkim do pokoju w Afryce.